Pani Przewodnicząca! Myśli wielu z nas są skierowane w stronę Ukrainy. W naszych głowach wiele obaw co do dalszego przebiegu tego protestu. W sercu współczucie dla cierpiących. Są także z naszej strony najlepsze życzenia porozumienia i budowy demokratycznej, wolnej, silnej Ukrainy. Ale obawiamy się powrotu na Ukrainie skrajnych sił nacjonalistycznych, które będą ograniczały rozwój dobrych stosunków z sąsiadami, w tym z Polską.

Wreszcie co dla Ukrainy uczyniła Unia Europejska? Za mało na rzecz procesu przemian demokratycznych i rynkowych w tym kraju.

Należy także postawić Ukrainie europejskie standardy w obszarze spraw wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości. Po czwarte, jak to jest z przejrzystością w przekształceniach i funkcjonowaniu gospodarki?